Señora Presidenta, para el grupo socialista es muy importante este debate porque es muy importante dar esperanza a los millones de europeos que han perdido el empleo, a los millones que temen perder su empleo y a los millones de europeos y europeas que esperan trabajar y aún no encuentran un hueco en nuestro mercado de trabajo. Es importante que situemos el empleo en el corazón de la estrategia Europa 2020 y estamos diciendo de alguna manera que no es suficiente con arreglar los desequilibrios económicos, sino que hay que incorporar a nuestra estrategia una vertiente social porque la sola economía sin alma no dará respuesta a los problemas económicos. Y es importante que nos fijemos objetivos porque, aunque es verdad que teniendo objetivos puede que no alcancemos la meta, si no sabemos a dónde vamos es seguro que jamás llegaremos a la meta. De modo que, gracias al señor Őry por haber construido una mayoría en torno a estos criterios, gracias al Comisario Andor y a las Presidencias española y belga, que han permitido que el Parlamento sea escuchado, como señala el artículo 148 del Tratado, porque esto es muy bueno no sólo para el Parlamento corporativamente, esto es muy bueno porque asocia a los ciudadanos europeos, mañana a los Parlamentos nacionales, al común quehacer de todos. Y ahora falta que nos escuchen, no solamente que nos escuchen, sino que lleven a la práctica nuestras recomendaciones, todas ellas de la manera que sea, pero que incorporen por primera vez en la historia este esfuerzo que hace el Parlamento Europeo, lo que será muy positivo para la Comisión, para el Consejo, para el Parlamento y, sobre todo, para los ciudadanos europeos.